Het antwoord is helder. Ook een midden en kleinbedrijf moet minimale sociale voorwaarden betalen. Als dat niet kan, dan is het bedrijf waarschijnlijk niet levensvatbaar.

Denk ook aan onze kiezers. Het draagvlak voor Europa neemt op dit moment af en de sociale paragraaf de heer Juncker heeft het gezegd in zijn introductiespeech zal meer aandacht behoeven.